Signora Presidente, onorevoli colleghi, è l'ennesimo assalto alla democrazia in quel piccolo atollo paradisiaco dell'Oceano Indiano, meta ambita di turisti in tutto il mondo, da anni piombato nel caos sto parlando delle Maldive. Il braccio di ferro ora tra i giudici della Corte suprema e il Presidente Abdullah Yameen, che ha spinto il Parlamento a dichiarare lo stato di emergenza in modo illegale, sospendendo preziose libertà fondamentali e dando il via a un'ondata di arresti arbitrari. Tra questi spicca quello del giudice Abdullah Saeed, capo della Corte suprema. A lui e agli altri prigionieri politici vengono negati i diritti più elementari di ieri è la notizia che il governo avrebbe addirittura intercettato i meeting tra il giudice e i suoi legali, violando il loro diritto alla riservatezza. Oggi, come sempre, abbiamo il dovere di sostenere gli oppositori politici detenuti e in esilio, come l'ex Presidente Nasheed, i difensori dei diritti umani che ogni giorno subiscono minacce e persecuzioni da parte delle autorità governative, i giudici e gli avvocati, anch'essi vittime di intimidazioni e interferenze improprie. Chiedo al governo delle Maldive di porre fine immediatamente allo stato di emergenza, e all'Unione europea di far rispettare le misure previste anche degli accordi di Cotonou, e bloccare i responsabili di questa situazione. Se non agiamo in modo convinto, siamo complici anche noi di Yameen.